Mais rigueur ne doit pas signifier déficit zéro ou austérité, mais plutôt dépenses intelligentes. La nécessaire compétitivité de l'Union est à améliorer, c'est une évidence, mais la seule variable d'adaptation ne peut être la baisse des salaires ou la coupe dans les dépenses sociales. La compétitivité s'acquiert par l'investissement dans la qualification, la recherche, l'excellence et les grandes infrastructures. Tout le monde s'accorde ici sur le fait que l'Union, que l'euro, sont à un tournant. Il s'agit pour nous de choisir entre un modèle du repli sur soi, dans lequel chacun regarde à sa compétitivité par rapport à l'État membre voisin, sa notation sur les marchés financiers, sa plus faible contribution possible au budget européen, ou choisir un modèle solidaire le seul acceptable dans lequel les normes sociales sont tirées vers le haut, notamment en respectant la place du dialogue social et des syndicats, avec des minima sociaux partout en Europe et des mécanismes d'indexation des salaires sauvegardés, dans lequel la solidarité entre les générations est assurée par un système de pension qui garantit un niveau adéquat pour vivre dignement, comme l'a indiqué récemment le Parlement. Il faudrait que les États membres soient affranchis des pressions des marchés financiers grâce à une Banque centrale européenne au rôle renforcé et qu'on dispose d'agences de notation mieux réglementées, un modèle solidaire qui assure une véritable cohésion sociale et territoriale en Europe, notamment via un budget européen renforcé, avec une réforme profonde de ses ressources propres, avec, enfin, la mise en place de la taxe sur les transactions

Vos conclusions reposent sur une idéologie marquée dans laquelle dette et déficit sont les responsables de la crise, alors que la cause réelle est l'irresponsabilité des acteurs financiers. Sans un changement de prisme idéologique au sein du Conseil, nous ne sortirons pas de la crise, nous ne rendrons pas confiance aux citoyens.